Monsieur le Président, les États Unis ne se sont pas fondés sur l'immigration, ils se sont fondés sur la colonisation et la colonisation la plus brutale qui soit, puisqu'ils ont fait disparaître les peuples qu'ils ont remplacés.

Deuxièmement, oui, je trouve criminel à l'égard des travailleurs de les mettre en concurrence avec d'autres travailleurs qui sont, évidemment, payés 30 à 40 moins cher du fait du niveau de dumping social, des charges qui sont réclamées. Alors, évidemment, les entreprises vont avoir beau jeu d'aller chercher des travailleurs à très bas coûts. Lorsqu'on a 5millions de chômeurs dans un pays, on ne se permet pas de donner de l'emploi à 500000personnes qui viennent de l'étranger.